Otázkou je, ako našim arabským priateľom pomôcť dosiahnuť tento cieľ tak, aby pri ich ceste za slobodou netieklo veľa krvi. Najmä súčasný vodcovia Lýbie a Sýrie zjavne nechcú o politických zmenách vo svojich krajinách veľmi diskutovať. Napriek tomu som presvedčený, že musíme hľadať cestu k zmenám predovšetkým mierovými nástrojmi rokovaniami, medzinárodným politickým či hospodárskym tlakom. Nechať bojovať slabo vyzbrojených a neorganizovaných civilistov proti regulárnej, dobre cvičenej armáde nie je totiž prezieravým riešením. A zasahovať vojensky zvonku bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN je tiež neprípustné. Preto je potrebné podľa môjho názoru využiť všetky účinné diplomatické prostriedky, aby sme v spolupráci aj s ďalšími svetovými mocnosťami, Spojenými štátmi americkými, Ruskom, Čínou, doviedli znepriatelené strany k dialógu o budúcom usporiadaní ich krajín.